Zawsze uważałem, zwłaszcza po doświadczeniach mojego kraju, Polski, że należy pomagać innym w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Zarówno przywódcy polityczni i szefowie rządów, organizacje polityczne, jak i odpowiedzialni ludzie wspólnie ale to podkreślam po raz drugi, wspólnie muszą budować przyszłość w celu zagwarantowania podstawowych praw człowieka, praw obywatelskich, politycznych, społecznych, ekonomicznych, a przede wszystkim ochrony każdego obywatela. Uczestniczyłem też w kilku misjach obserwacyjnych, w wyborach w krajach na drodze do demokracji, ale to, co przeczytałem o obecnej sytuacji w Kongu, naprawdę mną wstrząsnęło.

Trzeba stworzyć również warunki dla procesu demokratyzacji i edukacji, który jest procesem o wiele szerszym i długofalowym niż organizacja samych wyborów. Ale tylko wtedy i tylko w taki sposób będzie można mieć nadzieję ja ją jeszcze mam że sytuacja ludności Konga, zwłaszcza cywilów i kobiet, ulegnie znacznej poprawie.